Podatki, ki jih, naštevate, kar zadeva, seveda uvrstitev na teh, lestvicah seveda nam niso v čast, ne. Obstajajo tudi kakšni drugi podatki, mislim, ki niso, tako črni, tile so, mislim da, najbolj črni doslej, kar, sem jih, zasledil, obstajajo tudi kakšni, malo bolj, optimistični, tudi kar zadeva, javni sektor kot tak. Mislim, v, evropskem okviru, ne zaostaja zelo za nekim evropskim povprečjem. Nasprotno, niti po, številu, zaposlenih, v javnem sektorju, v celoti, je tu nekje v, zlati sredini. Ti podatki so ves čas, ves čas približno enaki. Res je, da, deloma, evropsko povprečje presega, zaposlovanje v šolstvu in na morda zdravstvu, ampak, takšen standard javnega servisa smo si pač, v tej državi, dogovorili. To, od tega javnega servisa pričakujemo in po drugi strani je pa vendarle res, glejte, da javni sektor, petnajst odstotkov prispeva k bruto domačemu proizvodu torej, je pomemben javni, javni servis, ni samo porabnik, ne. Tako da, ali so zdaj plače, v tem trenutku je pravzaprav tako, da, je tudi primerjava med plačami - tu gre za statistiko - primerjava med plačami, v javnem sektorju in realnem sektorju, ko govorimo pa, o ljudeh z z ustreznimi strokovnimi kompetencami, pa, bomo vam moram povedati, da ljudje iz javnega sektorja, strokovnjaki, bežijo in prehajajo v realni sektor, ker strokovnjakov z določenimi znanji ta javni sektor ne more plačati. Realni sektor trenutno to zmore. To samo za ilustracijo, da vendarle, stvari niso tako, tako črno-bele oziroma tudi ne tako zelo črne, ne. Seveda pa, s povprečjem pa se, pač ne smemo zadovoljiti. Stremeti moramo, da na teh lestvicah, pa kakorkoli že gledamo na njih, seveda, moramo stremeti, da smo na njih čim višje, čeprav to je statistika. Kot sem rekel, za, organizacijo dela, z motivacijo zaposlenih in, s kompetencami. S kompetencami, ki jih morda, ljudem manjka, predvsem pa, spremeniti miselnost, da se ljudje v javnem sektorju, da si upajo nekaj odločiti. In zato na marsikateri tej lestvici smo tam, kjer pač smo , ker do odločitev enostavno ne prihaja. Saj imamo res birokratske ovire. Imamo pa tudi v bistvu izjemno dolgotrajne postopke, ki morda niso birokratska ovira, vendar se ljudje ne ...